Es geht darum, dass wir als Fischereipolitiker Mehrjahrespläne für unsere Fischbestände beschließen wollen, um der Überfischung in unseren Meeren ein Ende zu bereiten. Mehrjahrespläne sind das zentrale Instrument der Fischereipolitik! Der Fisch, um den es heute geht, der Stöcker, ist nur ein Beispiel für viele. Wir wollen Managementpläne für alle kommerziell genutzten Fischarten. Vor ziemlich genau 16 Monaten saßen wir schon einmal hier im Parlament und haben die Parlamentsposition zu diesem Mehrjahresplan verabschiedet.

Daraus wurde leider nichts, denn die Fischereiminister der Europäischen Union wollen scheinbar in wichtigen Fragen ohne das Parlament arbeiten. In den vergangenen 16 Monaten hat sich der Rat in dieser Frage keinen Millimeter bewegt.

Der Rat hat es geschafft, dafür zu sorgen, dass es überhaupt keine neuen Langzeitmanagementpläne mehr gibt. Als ob das Kräftemessen zwischen den Institutionen wichtiger wäre als eine vernünftige Politik für unsere Fischer, für unsere Umwelt, für unsere Bürger! Wenn wir wollen, dass die Menschen mit der Europäischen Union zufrieden sind, müssen wir Ergebnisse liefern. Das tun wir in der Fischereipolitik nun seit zwei Jahren nicht mehr. Die europäische Fischereipolitik war bisher allein in den Händen des Ministerrats.

Dass die Minister nun die Idee haben, ohne das Parlament weitermachen zu wollen, ist vor diesem Hintergrund ein ziemlich schlechter Witz! Spätestens wenn wir miteinander über die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik verhandeln, werden auch die Bürger der Europäischen Union merken, wer sich für eine fortschrittliche Politik einsetzt, und wer auf die Bremse tritt.